D'abord, s'agissant de la supervision des banques et des marchés financiers, nous devons mettre en œuvre cette fameuse réforme des autorités de supervision, et pour cela nous avons besoin du soutien de la Commission. Vous devez aussi convaincre le Conseil de bouger sur la garantie des dépôts, car sinon tout le système de l'union bancaire s'écroulera. Nous devons aussi convaincre le Conseil, avec votre soutien, quant aux fameuses CCP, ces chambres de compensation qui vont être secouées par le départ de nos amis britanniques. En matière fiscale, peut être ai je mal lu votre programme de travail, mais je n'ai pas eu l'impression que vous mettiez assez d'insistance sur deux volets tout à fait essentiels à la fois la fiscalité du numérique et cette fameuse assiette commune de l'impôt sur les sociétés.